Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la BEI farebbe bene a concentrare maggiormente le proprie attività in Europa, invece che cercare garanzie per i suoi investimenti oltreconfine. Non dobbiamo dimenticare che i soldi della BEI sono degli Stati membri, sono soldi nostri e l'Italia è il principale azionista. Gradirei quindi che il nostro denaro, fosse usato nel miglior modo e soprattutto che non vada disperso in giro per il mondo. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come mai la BEI abbia investito 600 milioni di euro per la linea ad alta velocità Ankara Istanbul, 650 milioni per il tunnel del Bosforo, 500 milioni per il rinnovamento della Turkish Airlines, oggi una delle migliori compagnie al mondo alla faccia della nostra Alitalia che naviga in cattive acque. I nostri soldi finiscono in progetti come questi, oltre i nostri confini, mentre da noi le infrastrutture sono ferme agli anni '60. Considerando solo la Turchia potremmo continuare con i miliardi, negli anni destinati alle loro piccole e medie imprese, che oggi stanno scalzando le nostre in diversi settori strategici. Aiutiamo la concorrenza, invece delle nostre imprese una follia! La BEI dovrebbe tornare a concentrarsi e concentrare i suoi sforzi in Europa, non agevolando altri paesi nostri diretti concorrenti!